Señora presidenta, hace un año el Parlamento Europeo aprobó las negociaciones para un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y los setenta y ocho países de la Asociación de Estados de África, del Caribe y del Pacífico. Esta negociación integraba en su texto inicial la necesidad de enfrentarse a desafíos como el de la crisis climática. Daba mayor protagonismo a la sociedad civil y reforzaba el control parlamentario del acuerdo. No entendemos cómo hace un mes, en la Comisión de Desarrollo, el texto de este acuerdo fue refrendado mayoritariamente, pero ahora el Grupo del Partido Popular amenaza con desvirtuar el acuerdo.

Lo decían alto y claro en la anterior intervención condicionar la ayuda al desarrollo al control migratorio, que, en la práctica, está suponiendo en muchos lugares violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Demasiadas barbaridades hemos visto ya en estos años con la utilización de los fondos de la ayuda al desarrollo de la Unión Europea como para ahora seguir incidiendo en condicionar la ayuda al desarrollo al control migratorio. Esto, señorías, no solo es infame y neocolonial sino que también —y hay que decirlo alto y claro— incumple todos los protocolos internacionales. No cometamos ese error mañana, señorías. Apostemos por una política de desarrollo que no esté al servicio de la Europa fortaleza, que no responda a los intereses de la extrema derecha sino que esté al servicio de los pueblos y del planeta. De su voto dependerá lo que decidan, dependerá estar al servicio de la gente o estar contra la gente.